Lamassoure car c'est son dernier rapport qui est présenté aujourd'hui et je tiens à lui rendre hommage, au nom des parlementaires et notamment des parlementaires français, même si la nationalité n'a rien à faire dans cet espace. Il a fait honneur à ce Parlement et il a particulièrement veillé à essayer d'échanger, à travers les groupes et à travers nos histoires différentes. Merci, Monsieur Lamassoure, merci pour ce rapport. Voilà, j'allais dire que c'était juste un peu de sentiments et je vais aller très vite mais, finalement, ces deux rapports, celui de Mercedes Bresso et celui d'Alain Lamassoure, laissent apparaître une chose très simple le Parlement européen veut d'abord se rapprocher de la Commission, il veut travailler plus étroitement avec la Commission, mais il veut une Europe qui soit plus démocratique, plus transparente, plus efficace, plus sociale, plus respectueuse du droit. Voilà la responsabilité commune que nous partageons. Monsieur Timmermans, je sais que vous avez le même sentiment, il faut que nous y arrivions, il en va de l'avenir de notre Union.